hæstvirtur forseti góðir áheyrendur kraftmikið efnahagslíf öflug velferðarþjónusta og aukin samkeppnishæfni atvinnulífsins eru meðal markmiða ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og samfylkingar og það er spennandi að fá að vera þátttakandi í þessu metnaðarfulla verkefni styrkur og kraftur íslensks efnahagslífs birtist í dag í öflugu atvinnulífi nægum atvinnutækifærum og vaxandi kaupmætti enda eru lífskjör á íslandi og almenn lífskjör með því besta sem gerist hins vegar er okkur öllum ljóst að nú sverfur að sumum sjávarbyggðum vegna niðurskurðar þorskaflaheimilda ríkisstjórnin hefur kynnt mótvægisaðgerðir sínar sem fela í sér að sex komma fimm milljörðum verður varið til fjölmargra nýrra verkefna meðal annars til þess að efla atvinnulífið auka menntun og koma til móts við sjávarútvegsfyrirtækin á einn eða annan hátt þar til viðbótar verður framkvæmdum flýtt fyrir ríflega fjórir milljarðar króna þessum aðgerðum er hægt að beita nú vegna styrks og krafts í íslensku efnahagslífi en því verður ekki haldið fram hér að þessar aðgerðir komi í staðinn fyrir sextíu þúsund tonna þorskafla en ríkisstjórnin mun væntanlega áfram leita leiða til að styrkja þær sjávarbyggðir enn frekar sem verst verða úti vegna niðurskurðarins hæstvirtur forseti framlagt fjárlagafrumvarp fyrir árið tvö þúsund og átta sýnir trausta afkomu ríkissjóðs það árið og næstu fjögur og þar með forsendur til frekari skattalækkana lækkun skattbyrða hvort heldur er á einstaklinga eða fyrirtæki er ígildi vítamínsprautu í hagkerfið og samfélagið allt og þar með aukast lífsgæðin á íslandi enn frekar það hefur sýnt sig á undanförnum árum að frumkvæði kraftur og áræði íslensks athafnafólks blómstrar í hagstæðu skatta og rekstrarumhverfi og því þarf stöðugt að leita leiða til að styrkja það enn frekar það er hlutverk stjórnmálamanna að skapa umgerðina utan um atvinnulífið þannig að það blómstri og þá spretta fram hugmyndir og nýir vaxtarsprotar glöggt má sjá í nýju umhverfi frelsis til athafna og verka hvernig til dæmis hátæknifyrirtækin hafa dafnað og á hvern hátt háskólasamfélagið hefur tekið stakkaskiptum þar blómstra nýir einkareknir háskólar og ríkisreknu háskólarnir tóku kipp vegna samkeppninnar hæstvirtur menntamálaráðherra á hrós skilið fyrir framsýni og kjark á þeim vettvangi verkefni á sviði menntamála eru óþrjótandi menntun er forsenda framfara og á þessu þingi verða lögð fram frumvörp til laga um tónlistarskóla og þriggja skólastiga leik grunn og framhaldsskóla og með þeim er mótaður heildstæður grunnur menntunar barna og ungmenna frá upphafi skólagöngu til framhaldsskóla menntun er forsenda framfara því er áhersla á menntun sem og ítarleg aðgerðaáætlun í þágu barna og ungmenna sett í sérstakan forgang á næstu árum og er það vel hæstvirtur forseti ríkisstjórnin ætlar að gera gott heilbrigðiskerfi enn betra og leggja sömuleiðis áherslu á forvarnir og heilbrigðisvæðingu þjóðarinnar almennt ég fagna þessum markmiðum en ekki síður fagna ég því sem fram kemur í stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra um fjölbreytilegra rekstrarform í heilbrigðisþjónustunni það er sátt í okkar samfélagi og í íslenskum stjórnmálum að skatti okkar sé varið til að halda úti öflugu velferðarkerfi og á því verður engin breyting hæstvirtur forseti og ágætu áheyrendur við verjum miklum fjármunum í íslenskt heilbrigðiskerfi og þá fjármuni verður að nýta eins vel og kostur er það gerum við best með því að auka fjölbreytileika í vali á þjónustunni við þurfum í þessum málaflokki sem öðrum að vera opin fyrir nýjum leiðum og hugmyndum en ekki síður að hafa kjark og áræði til að hrinda þeim í framkvæmd til hagsbóta fyrir alla landsmenn hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur kjark og áræði og hann mun leiða breytingar í heilbrigðiskerfinu og þjónustunni inn á nýjar brautir landsmönnum öllum til heilla herra forseti á vorþingi voru tekin fyrstu skref af mörgum sem styrkja stöðu eldri borgara í þessu landi einföldun almannatryggingakerfisins er löngu tímabær og hugmyndir þar að lútandi liggja á borðinu og eru til þess fallnar að efla þjónustu og gera hana skilvirkari samspil skatta tryggingabóta greiðslna úr lífeyrissjóðum og atvinnutekna einstaklinga þarf að skoða til að tryggja meiri sanngirni og ekki síður til að hvetja til tekjuöflunar herra forseti í dag skarast verkefni ríkis og sveitarfélaga meðal annars í öldrunarmálum því þarf að breyta og gefa sveitarfélögum tækifæri til að taka við þessum málaflokki ásamt heilsugæslunni þeirra yrði síðan að tryggja og samhæfa og gera þjónstuuna skilvirkari öldrunarþjónustan er nærþjónusta og hana eiga að veita þeir sem gleggst þekkja til sveitarfélögin hafa sýnt að þau eru óhrædd að fara ótroðnar slóðir og leita nýjunga í uppbyggingu og rekstri sem gæti nýst í öldrunarþjónustu sem og öðru hæstvirtur forseti góðir áheyrendur ísland er land tækifæranna og öflug ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar fer þar í fylkingarbrjósti landsmönnum öllum til heilla